Voorzitter, ik heb de afgelopen maand genoten van de Oranjeleeuwinnen. Nog niet zo lang geleden was het WK vrouwenvoetbal onbekend en onbemind.

Onbekend en onbemind waren lange tijd ook de Europese verkiezingen, maar de klimaatcrisis, de opkomst van rechts extremisme en de brexit hebben mensen wakker geschud. Het gevolg is de hoogste opkomst in decennia, en dat kwam met name door jongeren.

Hun stem ging naar kandidaten die vóór de verkiezingen duidelijk maakten waar ze voor stonden. Stel je eens voor dat die WK finale tussen Nederland en de VS na een geheime wedstrijd opeens door Frankrijk zou worden gewonnen.

Ik zal morgen dus niet voor mevrouw von der Leyen stemmen. Ik wil strijden voor een democratischer Europa, en een achterkamertjeskandidaat als Commissievoorzitter hoort daar niet bij.